Y creo que del debate de esta mañana, aquí, ya podemos sacar una conclusión, o varias primero, que esta Cámara —los que queremos hacer Europa, los que queremos pensar Europa en positivo— apoya a su Presidencia y apoya el esfuerzo que usted va a hacer, y, además, conociendo las dificultades de su Gobierno, quiere darle las gracias doblemente, porque es más difícil el que hoy haya usted venido aquí con ese programa ambicioso.

Yo creo que hay una gran ocasión en estos momentos.

Yo creo que una gran innovación del Tratado de Lisboa es el Trío de Presidencias. Que no sea un gadget, que sea una realidad y que hagamos lo que decían los padres fundadores que pensemos y que actuemos —en este caso españoles, belgas y húngaros— como europeos.